Chtěl bych v tomto smyslu ocenit samozřejmě i práva žen a jejich roli.

O přímé diskriminaci již nemůže být řeči, spíše hovoříme o právě té nepřímé diskriminaci. A zde je samozřejmě pořád co dělat, je to patrné z různých statistik.